Ich dachte, wir im Parlament hätten eine breite Mehrheit, das zu unterstützen.

Ich hoffe, dass wir das morgen in der Abstimmung verhindern können.